nefndaráliti umhverfisnefndar um frumvarp til breytinga á lögum um snjóflóð og skriðuföll sem umhverfisráðherra mælti fyrir fyrr á þessu þingi en nefndarálitið liggur fyrir á þingskjali númer níu hundruð tuttugu og sjö og geta menn kynnt sér efni þess þar en í sem skemmstu máli varðar efni frumvarpsins að veita umhverfisráðherra heimildir til að gera úttektir á snjóflóðahættu í dreifbýli um leið og heimildir hans til gerða þeirra í þéttbýli takmarkast nú þegar við byggða byggð nefndin leitaði umsagnar ýmissa aðila sveitarfélaganna viðlagatryggingar

og veðurstofu íslands og er skemmst frá því að segja að enginn umsagnaraðilanna hafði athugasemdir við efni frumvarpsins nefndin fékk á sinn fund fulltrúa veðurstofunnar sem annast um gerð hættumats en þær úttektir sem hér er gert ráð fyrir eru talsvert viðaminni heldur en hið formlega hættumat fyrst og fremst ætlaðar til þess að gera stöðumat á svæðum nefndin taldi hins vegar að þær takmarkanir í heimildinni sem sneru að því að heimild ráðherra ætti ekki að ná til frístundabyggða þær væru ekki fyllilega réttmætar þær væru annars vegar efnisleg rök til þess og jafnræðisreglan stæði til þess að þeir sem eiga lögheimili eða fast aðsetur í frístundabyggð eins og dæmi eru um þó óljóst sé hver stór hópur þar um ræðir að gagnvart honum sé nauðsynlegt að fari fram sams konar úttekt eins og var gagnvart annarri byggð og sömuleiðis væri rétt að láta heimildir ráðherra ná til úttektar á þyrpingu frístundahúsa þegar byggðra það er um það að ræða að það eru nokkrar slíkar þyrpingar á þekktum snjóflóðasvæðum sem ástæðulaust er að gera ekki úttekt á þegar verið er að gera úttektir í dreifbýli á annað borð enda þess dæmi að snjóflóð og skriðuföll hafi orðið í slíkri byggð þá kom í ljós við umfjöllun nefndarinnar að þó ekki sé um það getið í heimildinni þá hafa úttektirnar auðvitað náð til húsa þar sem fólk á ekki lögheimili en safnast saman eins og skóla og félagsheimila og annarra slíkra og taldi nefndin rétt að taka af öll tvímæli um það að heimildin næði til þeirra húsa einnig þess vegna eru lagðar til lítils háttar breytingar í breytingartillögu nefndarinnar um umfang heimildar ráðherra og heimildar ráðherra til þess að gera úttektir á snjóflóðahættu auknar frá því sem ráðherra gerði ráð fyrir í sínu frumvarpi þó ekki þannig að það eigi að breyta kostnaði verulega en það er gert ráð fyrir því í frumvarpinu að heimilt verði að kosta þessar úttektir úr ofanflóðasjóði og breytingartillaga nefndarinnar lýtur þá að því að heimildin nái til frístundabyggðar þar sem fólk hefur lögheimili eða það aðsetur til þyrpingar frístundahúsa þegar byggðra og sömuleiðis til staða þar sem fólk safnast saman félagsheimila skóla og svo framvegis nefndarálitið er eitt og samhljóða en auk mín standa að því háttvirtur þingmaður kjartan ólafsson kolbrún halldórsdóttir steinunn valdís óskarsdóttir höskuldur þórhallsson og ólöf nordal